Señora Presidenta, hay dos propuestas sobre la mesa una, el de la Comisión, que dibuja una unión económica y monetaria con todos los elementos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y una hoja de ruta detallada y plausible —documento que la delegación que yo represento suscribe íntegramente—, y otra, el informe del señor Van Rompuy, con una visión más diluida, menos ambiciosa, y en la que se renuncia a elementos importantes, como un auténtico sistema común de garantía de depósitos o fórmulas que lleven a la mutualización de deuda, como los eurobonos, necesarios para una unión económica y monetaria eficiente.

Es necesario, inexcusable, tanto para garantizar la estabilidad financiera como para superar uno de los grandes problemas que impiden a la zona del euro crecer y crear empleo la falta de acceso a la financiación por parte de las PYME. El mercado financiero de la zona del euro es un mercado fragmentado que, además de la escasez de financiación, provoca unos diferenciales de tipos de interés injustificados entre Estados miembros. No se justifica que empresas que gozan de una situación igual o mejor que otras de otros Estados miembros no puedan financiarse o tengan que hacerlo a tipos de interés desorbitados en comparación con sus vecinas. Hay indicios de que el Consejo se atreverá a desarrollar la unión bancaria. Sería el mejor regalo de Navidad. Tampoco es momento para anteponer los intereses políticos cortoplacistas al interés de los ciudadanos de la Unión Europea.

El Consejo no puede seguir haciendo las cosas como hasta ahora demasiado lento, demasiado tarde y demasiado poco.